La Via pour son travail de synthèse où, pour autant, je pense que l'emploi doit être une des priorités en Europe. Je pense que l'Europe doit désormais utiliser toute l'énergie nécessaire pour se doter d'une véritable gouvernance sociale et cela passe par des actions favorisant la convergence et la cohésion sociale. Le budget 2013 doit soutenir les initiatives phares et parmi celles ci, celle en faveur de l'innovation, mais le budget 2013, bien qu'étant le dernier du cadre pluriannuel en cours, ne doit pas être restreint au paiement des programmes en fin d'exécution. Il doit permettre de créer une dynamique pour aider les jeunes chercheurs d'emploi et pour promouvoir les PME, premières créatrices d'emplois, en Europe. Nous ne devons pas attendre 2014 pour lutter davantage contre le chômage et celui des jeunes, en particulier. Le FSE, instrument incontournable de la politique sociale, doit être réévalué et réorienté. Nous devons soutenir l'adéquation des compétences aux secteurs qui souffrent de pénurie de salariés et, donc, renforcer les programmes comme Progress, Eures et l'instrument européen de microfinancement. Enfin, les actions novatrices et porteuses de progrès social menées par les entreprises, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes, doivent absolument pouvoir bénéficier d'un soutien financier de l'Union européenne.